Hvala za besedo. Spoštovani predsednik vlade! Ustavno sodišče je na zahtevo Državnega sveta presojalo ustavno skladnost volilne zakonodaje v Republiki Sloveniji. V odločbi so ustavni sodniki zapisali, da območja volilnih okrajev po šestindvajsetih letih od sprejetja volilne zakonodaje ne ustrezajo več merilom, ki jih glede oblikovanja volilnih enot in volilnih okrajev predvideva Zakon o volitvah v Državni zbor. Predvsem gre tu za merilo, ki govori o tem, da mora biti v vsakem volilnem okraju približno enako število volivcev. Posledično so tudi zakonske določbe, ki določajo območja volilnih okrajev, v takšnem neskladju z Zakonom o volitvah v Državni zbor, da je kršeno načelo pravne države iz drugega člena Ustave Republike Slovenije. Bistvo omenjene sodne odločbe je torej ugotovitev, da razlika v številu volivcev med volilnimi okraji je tako velika, da ni zagotovljene enakosti volilne pravice. Poslanec je predstavnik vseh državljanov, ne samo kraja, v katerem je bil izvoljen, zato mora imeti tudi glas volivca približno enako težo, ne glede na okraj, v katerem volivec voli. Prav tako slovenska ustava določa, da mora imeti volivec odločilen vpliv na dodelitev mandata. Slednje lahko dosežemo z ukinitvijo volilnih okrajev in uvedbo relativnega prednostnega glasu, za kar se v poslanski skupini LMŠ tudi zavzemamo. Namreč, potrebno se je zavedati, da v primeru sprememb meja volilnih okrajev takšna rešitev predstavlja zgolj rešitev za določen čas in se bomo z istovrstnimi težavami soočali tudi čez leta, ko bodo demografske in selitvene spremembe ponovno privedle do neenakosti razmerij med posameznimi volilnimi okraji. Ker mora zakonodajalec prej omenjeno ustavno neskladnost odpraviti v roku dveh let, si seveda moramo prizadevati za oblikovanje širšega političnega soglasja, kajti le tako bomo lahko sprejeli odločitev, ki bo pripeljala do sprememb volilne zakonodaje v smeri zahtev ustavnega sodišča. Glede na navedeno vas, spoštovani predsednik vlade, sprašujem: Kako namerava Vlada Republike Slovenije spodbuditi sprejem zakonodaje, ki bo odpravila neustavnost, ugotovljeno v odločbi ustavnega sodišča? In če konkretiziram ter izpostavim dve rešitvi, ki sta trenutno najbolj realni, to je ukinitev okrajev in uvedba preferenčnega glasu ali pa na drugi strani sprememba meja volilnih okrajev, torej katero izmed obeh rešitev in v kakšni obliki bi Vlada Republike Slovenije podprla rešitev. Za odgovor se vam zahvaljujem.